Monsieur le Président, Monsieur le Vice Président, dois je vous relire l'article 4 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne? Toute vacance d'emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l'autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu'il y a lieu de pourvoir à cet emploi. Pourquoi le poste de secrétaire général n'a t il pas été publié, contrairement à ce que vous avez réaffirmé ici aujourd'hui?

Où est l'audition d'un homme et d'une femme dans votre procédure? Comment se fait il que le personnel n'ait pas été informé en temps et en heure? Vous, Monsieur le Vice Président, qui êtes si à cheval sur le respect de toutes les règles, comment pouvez vous vous satisfaire de cette violation manifeste de l'esprit et de la lettre de la loi? Comment pouvez vous prendre le risque d'engager cette Commission que le président Juncker a voulue comme celle de la dernière chance, qui aujourd'hui alimente, y compris dans ses rangs, des discours eurosceptiques, alors que nous avons besoin qu'elle soit la gardienne des traités? Comment pouvez vous violer l'esprit des institutions qui fait que ceux qui y travaillent ne sont pas là pour se servir mais pour travailler au service des citoyens ceux que nous représentons?

Selmayr, il n'avait pas les qualités juridiques en termes d'emploi pour occuper ces fonctions et votre capacité à promouvoir les femmes en demandant à cette secrétaire générale adjointe de retirer sa candidature, avant même de l'avoir entendue n'est pas digne de la promotion de l'égalité des genres.